Or, la directive actuelle nous le savons comporte d'immenses lacunes, que ce soit dans sa conception ou dans les conditions de son application par les États membres.

La Commission a présenté en 2016 ces propositions législatives pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Cette révision est la bienvenue, car elle doit permettre de mieux surveiller les flux des capitaux en provenance des pays tiers à risque. Les banques devront effectuer des vérifications plus complètes, notamment en ce qui concerne les pays présents sur la fameuse liste noire européenne des pays exposés. Cette révision permettra également de clarifier la structure d'une entreprise et d'un trust, en rendant compte des véritables ayants droit grâce à la création de ce registre national des entreprises présentes sur le territoire d'un État membre ou grâce au partage de ces informations entre États membres. Mais le projet présentait manifestement des imperfections, et la contribution du Parlement européen aura été essentielle pour faciliter l'échange d'informations, s'assurer qu'un résumé de cette évaluation soit rendu public, de manière à permettre à des organisations non gouvernementales d'en avoir connaissance, et veiller à ce que les informations contenues dans le registre soient centrales et facilement accessibles.